Én Magyarországról vagyok itt, ami azt jelenti, hogy szintén egy történelmi időszakban határőrizeti szinten elég nehéz helyzetben lévő ország volt. Viszont most se egyszerű az élet Magyarországon.